Ich beziehe mich auf Artikel 39 der Geschäftsordnung, in der das Parlament sich verpflichtet, auf die Einhaltung der Menschenrechte zu achten.

Dies verstößt gegen das Recht und Gesetz. Wir wissen alle, wessen Instrument diese Art der Erfassung war und welche Ziele damit verfolgt wurden. Salvini setzt unschuldige Menschen, Frauen und Kinder auf die Straße, nur aus dem Grunde ihrer ethnischen Zugehörigkeit.

Diese Politik ist ein Angriff auf die europäischen Werte und eine Schande für Europa.